Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, depuis la numérisation des biens culturels et artistiques, je considère que la question est la suivante l'Europe est elle destinée à devenir une terre de consommation pour les États Unis, et bientôt les pays émergents, ou va t elle enfin se réveiller et mettre en œuvre les moyens de développer son potentiel informatif, culturel mais aussi économique? Je suis bien entendu convaincue de la richesse et de la diversité de la culture européenne, mais je me place aujourd'hui dans une perspective de compétitivité pour dénoncer un non sens et une absurdité. Le non sens, c'est la gratuité dont certains rêvent, l'accès à tout pour rien. Si l'on s'engageait dans cette voie, il n'y aurait plus aucun investissement dans ce secteur. Les créateurs et les inventeurs ne pourraient pas percevoir une juste rémunération et ils finiraient par disparaître. Donc les modèles économiques que nous allons mettre en œuvre pour la circulation en ligne de notre patrimoine culturel excluent la gratuité.

D'une part, il existe une distorsion de TVA selon les pays d'implantation.

D'autre part, il existe une discrimination du taux de TVA, qui pénalise les biens numériques par rapport aux biens physiques.